Frau Präsidentin! Wie privat, wie geschützt ist unsere Kommunikation? Die Vertraulichkeit von Kommunikation ist ein Grundrecht, und mit der sogenannten anderes Thema Verordnung soll dies endlich auch im digitalen Umfeld gelten. Das Parlament ist seit Herbst 2017 startklar, doch die Mitgliedstaaten im Rat stehen auf der Bremse, auch nach den Enthüllungen um Cambridge Analytica und millionenfachen Datenmissbrauch. Ein Termin letzten Freitag brachte wieder kein Ergebnis. Der Rat lässt sich von den großen Konzernen beeinflussen und verhindert damit klare Regelungen auch für Plattformen wie Facebook. Privatsphäre und Grundrechte für die Bürgerinnen und Bürger scheinen für den Rat nicht von Bedeutung. Deshalb meine klare Aufforderung an die Regierungen Bevor Sie sich in immer neue andere Gesetzgebungen stürzen, liefern Sie endlich auch Ergebnisse zu ePrivacy zum Schutz von Kommunikation und letztlich Demokratie!